Ik wil inpikken op een aspect, commissaris, dat u niet heeft belicht, maar dat een aantal sprekers vóór mij wel al even heeft aangeraakt.

Er zijn gevallen bekend waarbij jonge meisjes door hun kersverse mannen worden doorverkocht aan bordelen in grootsteden. UNHCR in Jordanië erkent het probleem en ontwikkelde een actieplan. Een van de voornaamste bedenkingen en bemerkingen is dat fondsen adequaat moeten zijn en effectief gericht op vrouwelijke vluchtelingen. Ook dient het Jordaanse leger ingeschakeld te worden. De Europese Unie, als een van de voornaamste donoren, commisaris, moet hier rekening mee houden, moet druk uitoefenen op de Jordaanse regering om oplossingen mee te helpen bewerkstelligen.